Nu e o întrebare ca atare, deci și răspunsul dumneavoastră este în ton cu întrebarea.

Deci am să o rog pe doamna Záborská să ia cuvântul pentru un minut.